það er auðvitað mikið af stórum og miklum málum sem við erum að samþykkja hér á alþingi en ég vil nú fullyrða að þau gerast ekki mikið stærri heldur en þetta það sem mér sýnist að við séum að gera hér í góðri sátt

þetta er þjóðgarður sem er tvöfalt stærri í það minnsta heldur en sá næststærsti það má segja að við íslendingar höfum kannski byrjað svolítið seint þegar kemur að náttúruvernd kannski að einhverju leyti hefur það komið til vegna þess að við þurftum kannski ekki mikið að hafa fyrir því í okkar strjálbýla landi og vorum svo sem ekkert að setja neinn þjóðgarð á laggirnar árið átján hundruð sjötíu og tvö þegar fyrsti þjóðgarðurinn yellowstone þjóðgarðurinn í bandaríkjunum var settur á laggirnar og árið nítján hundruð og sex gengu bandaríkjamenn lengra og gengu þannig frá málum að bandaríkjaforseti þurfti ekki að fá samþykki þingsins til þess að friðlýsa hin ýmsu svæði og hafa bandaríkjaforseti gert það síðan nágrannar okkar á norðurlöndunum svíar voru fyrstir með náttúruverndarlög árið nítján hundruð og níu meðan við íslendingar vorum með okkar fyrstu lög nítján hundruð fimmtíu og sex en þó samþykktum við lög um fyrsta þjóðgarðinn okkar á þingvöllum árið nítján hundruð tuttugu og átta síðan skaftafellsþjóðgarð árið nítján hundruð sextíu og sjö og jökulsárgljúfur nítján hundruð sjötíu og þrjú og snæfellsjökul tvö þúsund og eitt það er þó ekki þannig að menn hafi ekki gert neitt hér í náttúruverndarlögum við bönnuðum veiðar á hreindýrum sautján hundruð áttatíu og sjö lög um fuglavernd árið nítján hundruð og þrettán og svo framvegis en þetta mál

sem ég á nú von á að verði góð sátt um er mjög stórt og það er augljóst að það hefur verið góð samstaða um það hér á alþingi íslendinga á undanförnum árum

langt í því að friðlýsa svæði það hefur verið góð sátt um það að stofna þennan þjóðgarð sem er auðvitað stórmál menn hafa verið að vinna að þessu á vettvangi framkvæmdarvaldsins í starfshópum og nefndum í rauninni frá árinu nítján hundruð níutíu og níu bara til að setja þetta í eitthvað samhengi að árið tvö þúsund og eitt voru þjóðgarðar sem samsvarar innan við tvö prósent af landinu þegar við erum búin að stofna þennan þjóðgarð þá verður það þrettán til fimmtán prósent af íslandi þá verðum við búin að friðlýsa land og fara þá einhver tólf til þrettán prósent af landinu í yfir tuttugu prósent í yfir tuttugu prósent í yfir tuttugu prósent virðulegi forseti þetta er auðvitað gríðarlega stórt mál og það ber þess merki það er augljóst að hér hefur verið unnið vel að þessu máli að þessu flókna máli af því margir þurfa að koma að þessu það sem er uppálagt í þessu virðulegi forseti það er samvinna

að mynda þennan stóra þjóðgarð nema í góðri sátt við þá aðila sem að því koma meðal annars heimamenn virðulegi forseti eins og háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson bendir hér á hann þekkir þessi mál vel enda hefur hann komið að undirbúningi þessa máls það er ekkert eignarnám í gangi í kringum þennan þjóðgarð og það er samningur í gangi við landeigendur það var augljóst þegar var lagt af stað með þetta að þeir aðilar sem búa við getum kallað þá heimamenn sem eru við þetta svæði að þeir vildu hafa um málið að segja það er niðurstaðan það er hins vegar ekki þannig að menn ætli eitthvað að slaka á faglegum kröfum það hefur bæði verið gert ráð fyrir því og einnig er það eitthvað sem nefndin lagði áherslu á að þetta væri ekki bara góð sátt við heimamenn heldur alla landsmenn og þeir aðilar sem munu njóta þessa garðs sem eru auðvitað allir landsmenn að þeir fái beina aðkomu að þessu í frumvarpinu virðulegi forseti er lagður grunnur að stofnun vatnajökulsþjóðgarðs og frumvarpið er unnið í samráði við ráðgjafarnefnd sem þáverandi umhverfisráðherra sigríður a þórðardóttir skipaði þrítugasta nóvember tvö þúsund og fimm til að vinna með ráðuneytinu að undirbúningi málsins í nefndinni áttu sæti fulltrúar allra sveitarfélaga á því svæði sem rætt hefur verið um að vatnajökulsþjóðgarður nái til auk fulltrúa umhverfisverndarsamtaka og formanns skipaðs af umhverfisráðherra áður var unnið að undirbúningi málsins í þingmannanefnd skipaðri fulltrúum þeirra þingflokka sem þá áttu sæti á alþingi og fjallaði hún um svæðið norðan jökulsins sú nefnd var einhuga í málinu og lagði í maí tvö þúsund og fjögur fram tillögur um umfang verndarsvæðisins verndarstig einstakra svæða og stjórnarfyrirkomulag þjóðgarðsins í frumvarpinu er settur rammi fyrir vatnajökulsþjóðgarð sérstaklega hvað varðar stjórnarfyrirkomulag hans og rekstur gert er ráð fyrir að friðlýsing þjóðgarðsins taki gildi við setningu reglugerðar um hann og eru því mörk hans ekki ákvörðuð í frumvarpinu

nefndin telur mikilvægt að sátt ríki um þau landsvæði sem verða innan þjóðgarðsins en vonast jafnframt til þess að fleiri landsvæði bætist við með tímanum má í því sambandi einkum nefna langasjó heimamenn hafa komið að undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins og hafa þeir lagt á það áherslu að hlutur þeirra í stjórn og rekstri vatnajökulsþjóðgarðs verði meiri en í þeim þjóðgörðum sem þegar hafa verið stofnaðir nefndin telur það eina af forsendum þess að verkefnið gangi vel að sátt ríki um fyrirkomulagið á milli allra landsmanna og að heimamönnum verði tryggð þátttaka í stjórn og rekstri telur nefndin þó rétt að benda á að þótt hér sé farin önnur leið er ekki ætlunin að faglegt eftirlit með þjóðgarðinum verði minna en ella það er afar mikilvægt að bæði fagaðilar og almenningur geti haft áhrif hvað stjórn þjóðgarðsins varðar svo því sé til haga haldið þá gerði nefndin ákveðnar breytingar á frumvarpinu eða leggur til ákveðnar breytingar margar af þeim eru tæknilegar en einnig þá var nefndin einhuga um að útivistarsamtök sem eru samtök eins og ferðafélag íslands fjórir sinnum fjórir og ýmis ferðafélög um landið að þau hafi einnig beina aðkomu að stjórn garðsins því leggur nefndin til að í svæðisráðunum það eru fimm svæðisráð

á sama hátt hafi útivistarsamtökin kærurétt þegar mál koma upp eins og

virðulegi forseti þetta er mál sem við höfum auðvitað haft mjög gaman af að spjalla mikið um og fara hér yfir þetta er þess eðlis og afskaplega stórt og gott mál það er ánægjulegt hvað það er góð samstaða innan þings og meðal þjóðarinnar um þetta gríðarstóra verkefni þetta er hins vegar auðvitað bara fyrsta skrefið í langri vegferð eins og ég nefndi þá kallar þetta á samvinnu við mjög marga aðila það skiptir máli að menn haldi þannig á málum að sem best sátt verði þannig mun hann stækka þannig mun hann eflast og verða öllum landsmönnum eitthvað sem við getum verið afskaplega stolt af og mun sömuleiðis styrkja þau svæði sem liggja að þjóðgarðinum og án nokkurs vafa nýtast vel til dæmis í ferðamennsku og öðru atvinnulegu tilliti þannig virðulegi forseti ég vil bara nota tækifærið og þakka nefndarmönnum fyrir gott samstarf hvað þetta varðar við þurftum að vinna þetta nokkuð hratt en ég held að við höfum unnið þetta hratt og örugglega og við leggjum til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn ásta r jóhannesdóttir mörður árnason ásta möller rannveig guðmundsdóttir kjartan ólafsson sigurrós þorgrímsdóttir og kolbrún halldórsdóttir og háttvirtir þingmenn guðjón ólafur jónsson með fyrirvara og að sjálfsögðu sá sem hér stendur þannig virðulegi forseti ég vil nú bara óska okkur öllum til hamingju með þetta mál og ég vonast til þess að við munum sjá vatnajökulsþjóðgarð verða eitt af því sem við íslendingar verðum stoltir af í nútíð og framtíð